Utworzone przez Komisję forum uczelni i przedsiębiorstw, wzmacniające współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami po to, aby pomóc uczelniom nawiązywać partnerstwo wykorzystujące wiedzę naukową i technologiczną, to właściwe rozwiązanie, o ile chcemy uczynić europejską gospodarkę dynamiczną i naprawdę konkurencyjną. Chciałabym jednak wspomnieć o kilku niedoskonałościach projektu Komisji. Niektóre z zaleceń są zbyt ogólne i pozostawiają zbyt duże pole do interpretacji, np. użycie terminu uczelnia w odniesieniu do wszystkich placówek szkolnictwa wyższego bez względu na ich status. Brak jest instrumentów badawczych określających niedobory kwalifikacji na rynku pracy. Nie ma również mowy o jakimkolwiek systemie kształcenia i szkoleń, które pozwoliłyby te niedobory ograniczyć. W odniesieniu zaś do programu kształcenia przez całe życie nie uwzględniono szczególnej sytuacji osób nieposiadających wykształcenia uniwersyteckiego. Podsumowując, obrany kierunek zacieśniający współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami wydaje się odpowiadać obecnym potrzebom rynku. Najważniejsze jednak zadania skupia się na państwach członkowskich, które muszą zadbać o efektywne wdrażanie proponowanych pomysłów, jeśli chcemy osiągnąć planowane zamierzenia.